Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Turchia rappresenta un importante partner per l'Unione europea la stessa decisione di siglare nel marzo scorso l'accordo sulla gestione del flusso di migranti è basata su questa considerazione. Tuttavia per l'Unione europea il rispetto per i diritti umani resta un principio fondamentale, irrinunciabile per il corretto funzionamento degli accordi. Le vicende post golpe hanno, ahimè, determinato un ulteriore peggioramento di una situazione che gli osservatori concordano nel ritenere non rispettosa dei diritti fondamentali. Io ovviamente sono favorevole al dialogo con la Turchia, ma l'Unione europea deve trovare il modo di garantire che in Turchia vengano assicurati, senza se e senza ma, gli standard europei di democrazia.